Chcę wskazać na potrzebę, czy wręcz konieczność, podjęcia specjalnych działań ochronnych wobec osób żyjących w ubóstwie, wykluczonych, ludzi starszych oraz bezrobotnych i młodzieży.

W okresie kryzysu likwidowane są miejsca pracy, zamykane zakłady. Na szczęście funkcjonują uniwersytety i inne uczelnie.